My vedeme boj o ochranu lidských práv skutečně i ve svém sousedství. Já bych chtěl na té zprávě ocenit článek 20, který hovoří o zmenšujícím se prostoru pro občanskou společnost. Právě obránci lidských práv se velmi často stávají terčem útoků.